Herr Präsident! Es ist ja wieder erstaunlich, wie viel Aufmerksamkeit Herrn Farage geschenkt wird. Herr Kommissionspräsident, ich hatte Ihnen zugerufen Bürger statt Banken, Sie haben dann lange über die Finanzmärkte und die Regulierungsvorhaben gesprochen. Aber wieder haben Sie mit keinem Wort das so große Problem des too big to fail der Großbanken angesprochen. Ganz viele Bürger in Europa sind der festen Überzeugung und ich zähle mich auch dazu dass sich, wenn dieses Problem nicht gelöst wird, wenn wir nicht wieder Banken zurückschrumpfen, Investmentbanken und Geschäftsbanken nach dem US Vorbild trennen, herausstellen wird, dass die Europäische Union keineswegs too big to fail ist. Noch einmal fordere ich Sie auf Kümmern Sie sich um diese Problematik des too big to fail.